mestu hafa verið málefnaleg ég vil byrja á því að segja af því að

hvernig það var undirbúið á hvaða grunni reisti ég og byggði ég mína ábyrgð þegar það liggur fyrir að ég er með þetta i höndunum og tek ákvörðun er ábyrgðin mín og ég skorast ekki undan henni það er heldur ekki rétt sem hér kom fram að það var verið að ýja að því að pólitísk ábyrgð eða pólitísk framtíð mín skipti einhverju máli í þessu sambandi hún skiptir engu máli í þessu sambandi það sem skiptir máli í þessu sambandi er að við drögum af þessari niðurstöðu rétta niðurstöðu þar fannst mér björgvin g sigurðsson komast að hárréttri niðurstöðu hann segir það sem þarf að skoða í þessu sambandi og þessu ferli öllu er faglega matið þar þurfa menn að skoða málið hvers vegna var það svo að það faglega mat sem ég taldi mig vera að byggja á alveg frá grunni og lagði upp með það sem slíkt er bara hafnað og vísað til hliðar en tekið upp allt annað mat sem kærunefnd kemst svo að niðurstöðu um þetta finnst mér að sé tilefni til þess að fara yfir það er bara svo að í mörgum málum þar sem úrskurðarnefndir eru til staðar ekki bara í jafnréttismálum heldur skipulagsmálum og fleiri málum er oft um matskennd atriði að ræða sem ráðherrar að lokum verða að bera ábyrgð á og taka ákvörðun um og það er í þessu tilviki þarna kemur fram mismunandi mat og misvísandi niðurstöður af því eigum við sannarlega að draga niðurstöðu og hana rétta og fara yfir þetta mál ég verð að segja það að kærandinn í þessu tilviki ég treysti henni mjög vel ég get bara bent á það að önnu kristínu ólafsdóttur skipaði ég sem formann yfir nefnd sem er í því vandasama verki að endurskoða stjórnsýsluna meðal annars hvernig staðið er að ráðningum hún var ráðin í það mál og stóð sig mjög vel í því hún sagði sig að vísu frá málinu þegar niðurstaða lá fyrir í þessu máli hún var mjög hæf í þessu efni en ég bara treysti mér ekki til þess að ganga fram hjá faglegu mati sem sett er í mínar hendur og velja aðila sem metin er í röðinni númer fimm og gera þann aðila og velja hann númer eitt ég bara treysti mér ekki til þess það segir ekkert um það að anna kristín er mjög hæf til ýmissa verka sem hún hefur tekið að sér í gegnum tíðina ég vil líka vísa á bug því sem hér er sagt að það sé hægt eins og hér hefur verið gert að bera saman ráðningu ólafs barkar þar sem ráðherrann var með niðurstöðu frá hæstarétti um svona mat á einstaklingum hæfi þeirra eins og ég var með þar sem hann fékk mjög lágt mat á móti öðrum einstaklingum samt var hann ráðinn það tel ég vera ráðningu sem ég hefði ekki viljað standa að og bera ábyrgð á vegna þess að það var pólitísk ráðning þar sem gengið var gegn hæfnismati sem lá til grundvallar á þessu er ríkulegur munur það er spurt um framhaldið ég mun ræða þetta mál við ríkislögmann ég mun leita ráða í þessu máli ég mun fara í þessa rýnivinnu sem ég nefndi og síðast en ekki síst munum við hafa fund með kæranda og þá munum við ákveða framhald þessa máls